Señor Presidente, la verdad es que a los ciudadanos les preocupa lo que estamos debatiendo hoy aquí, y también les preocupa lo que se ha comentado sobre los pero quisiera centrarme, en concreto, en el interés de lo que vamos a votar mañana. Existe una controversia en la situación internacional.

Las dudas de la comunidad científica y las contradicciones en el seno de la Unión Europea sobre la seguridad técnica y sus posibles riesgos y peligros para el medio ambiente y la salud aconsejan adoptar una posición lo más consensuada posible, y con la participación de todas las instituciones, organizaciones y ciudadanos afectados. Por ello, mientras no haya una garantía científica y ambiental suficiente y una aplicación de los principios de precaución y actuación cautelar, pedimos a la Comisión que establezca una moratoria, en un principio.